Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, je smutnou pravdou, že válka, kromě mnoha jiných hrůzných zločinů, které ji doprovází, vede i k drancování kulturního dědictví. Svou zkušenost s tím mají i české země, které dodnes musí nejmenovaný stát Evropské unie prosit, aby nám na dobu omezenou půjčil náš vlastní majetek. Problém drancování kulturního dědictví má dnes však další a temnější rovinu, a tou je, že souvisí s financováním terorismu. Teroristům už nestačí obchodovat s drogami, zbraněmi, lidmi a obchodují nyní i se vzácnými artefakty, čímž okrádají budoucí generace. Na první pohled se to nemusí jevit příliš důležité, obchod s lidmi je samozřejmě mnohem závažnějším zločinem, ale památky jsou často symboly, které souvisí s naší identitou. Kulturní dědictví představuje jednu ze základních součástí civilizace a patří ke kulturní paměti lidstva. Teroristé nemají kulturu a nepatří k civilizaci, a proto by neměli na památkách jakkoliv profitovat a my jim v tom musíme jakýmkoliv způsobem zabránit.